Wir haben die Initiative der Kommission zu unserem Anliegen gemacht. Leider ist es uns bis heute nicht gelungen, sie auch zum Anliegen der Mitgliedstaaten zu machen. Die Abwesenheit des Rates an diesem wichtigen Tag spricht Bände. Wir müssen die Mitgliedstaaten an Bord holen! Wir geben heute den Startschuss für Investitionen in Höhe von 315 Milliarden EUR und eröffnen damit die Chance für 2,1 Millionen neue Jobs. Diese Investitionen sind für Europa und für neue Arbeitsplätze und die Wirtschaft dringend geboten Wir haben zur Stunde um 430 Milliarden weniger Investitionen als 2007. Das Europäische Parlament hat eine klare Linie vorgegeben Der Fonds muss unabhängig agieren, die Projektauswahl muss frei von politischen Zurufen sein, und die Mittel müssen bedingungslos und unwiderruflich zur Verfügung gestellt werden. Es müssen die größten Projekte gefördert werden, die bisher nicht zum Zug gekommen

Wir haben mit den neuen Plattformen dafür Sorge getragen, dass Investitions und Forschungsplattformen zu einer eigenen Struktur in diesem Fonds werden und damit Türen für Kooperationen auch mit den Ideen der Welt geöffnet.